Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio la collega per la sua relazione che presenta, a mio avviso, degli aspetti sicuramente positivi, quali l'importanza degli obiettivi relativi agli accordi di Parigi in materia di clima, il potenziale della BEI nel migliorare la situazione economica nel vicinato e soprattutto il rilievo che viene dato ai meccanismi per evitare finanziamenti a società che compiono frodi fiscali. Vi sono però degli elementi che non ci convincono e mi riferisco, in particolar modo, a due aspetti. In primo luogo, una preoccupante mancanza di trasparenza, ed è bene qui ricordare che la BEI non garantisce sempre pieno accesso ai dati relativi ai progetti finanziati. In secondo luogo, la decisione da parte della BEI di finanziare impianti infrastrutturali ad alto impatto ambientale e dubbia addizionalità, come la TAP, viola un principio, fra gli altri, quello di precauzione, a cui noi teniamo molto. Finanziamenti di tal genere ad opere impattanti l'ambiente, con effetti sociali ed economici disastrosi sulle comunità locali, andrebbero immediatamente interrotti.